Binnenmarkt und Freizügigkeit sollen Menschen Lebenschancen ermöglichen, sollen eine Perspektive entwickeln. Was ich allerdings im Moment erlebe ich komme aus Deutschland, genauer gesagt aus Bayern ist genau das Gegenteil.

Sie hat Bulgaren und Rumänen wirklich diskriminiert und auf eine populistische Weise als Sozialbetrüger hingestellt. Ich wundere mich jetzt ehrlich gesagt wo denn die Kolleginnen und Kollegen von der CSU sind. Hier könnten sie dieses Thema anbringen, hier sind sie aber leider heute nicht. Genau daran sieht man, dass das ganze Thema als reiner Wahlkampf missbraucht worden ist. Ich finde das als Europäerin sehr schlimm, weil eben wie auch schon gesagt worden ist die Fakten ein ganz anderes Bild zeigen. Wir brauchen die Menschen in Deutschland, in Europa. Wir wollen diese Menschen, die zu uns kommen und auch hier gerne arbeiten. Wir stehen zur Freizügigkeit und wollen eine Willkommenskultur, auch gerade in Deutschland und in Bayern. Natürlich kennen wir die Probleme einzelner Kommunen in Verbindung mit der Armutswanderung. Das ist auch keine Frage. Aber daran arbeiten wir sachlich. Dafür gibt es auch den ESF, den man nutzen kann. Ich muss aber zugleich sagen, und das ist jetzt an die Kommission gerichtet Die Mitteilung letzte Woche, das Statement, das Interview von Ihnen, Herr Kommissar Andor, war nicht sehr hilfreich.

Es muss klar sein Wenn jemand arbeitet und in die Sozialkassen eingezahlt hat, bekommt er ganz normal den Zugang zu den Sozialsystemen. Wenn er aber nicht gearbeitet hat, dann können wir auch nicht anfangen, riesige Einzelfallprüfungen einzuführen, denn das würde zusätzliche Bürokratie bedeuten.